virðulegi forseti ég mæli fyrir þingsályktunartillögu um setningu reglna um hámarksmagn transfitusýru í matvælum þetta er tillaga sem var líka flutt á hundrað þrítugasta og fimmta hundrað þrítugasta og sjötta og hundrað þrítugasta og áttunda löggjafarþingi og ég á frekar von á því að hún verði flutt á þessu þingi þangað til hún verður samþykkt af því að ég held að það sé eiginlega mjög líklegt að ísland vilji taka þetta skref eins og danir hafa gert og takmarka magn transfitusýru í matvælum þetta mál er flutt af þingmönnum úr öllum flokkum nema hreyfingunni og ég vil sérstaklega taka það fram að þingmenn hreyfingarinnar og tilgreini þá kannski sérstaklega háttvirtur þingmaður margréti tryggvadóttur hún er mjög mikill stuðningsmaður þessa máls svo ég komi því sérstaklega á framfæri og er eiginlega skaði að háttvirtir þingmenn margrét tryggvadóttir skyldi ekki vera líka meðflutningsmaður og væntanlega ef þetta mál verður ekki samþykkt á þessu þingi þá gæti háttvirtur þingmaður verið flutningsmaður næst þegar þetta verður flutt ef það nær ekki í gegn núna sú er hér stendur er fyrsti flutningsmaður en aðrir flutningsmenn eru háttvirtir þingmenn ásta r jóhannesdóttir ragnheiður ríkharðsdóttir álfheiður ingadóttir þuríður backman sigurður ingi jóhannsson vigdís hauksdóttir sigmundur davíð gunnlaugsson og guðmundur steingrímsson ég vil gjarnan í upphafi fá að lesa tillögugreinina með leyfi hæstvirts forseta hún hljóðar svo alþingi ályktar að fela sjávarútvegs og landbúnaðarráðherra að hefja undirbúning að setningu reglna um að hámarksmagn transfitusýra

af fitumagni vörunnar þetta er nokkuð nákvæmt mál virðulegi forseti hámarkið verði tvö grömm af transfitusýrum í hverjum hundrað grömmum af fitumagni vörunnar það er alveg ljóst að á síðustu árum hefur verið mikil umræða um transfitusýrur sem eru í matvælum sérstaklega á norðurlöndunum það er vegna þess að neyslan á transfitusýrum eykur líkur á hjarta og æðasjúkdómum mun meira en neysla á mettaðri fitu sem er þó vel þekktur áhættuvaldur fyrir slíka sjúkdóma

og lækkun á góðu kólesteróli eða hdl kólesteróli að auki eykur neysla hertrar fitu eða transfitusýra hættu á offitu og sykursýki tvö og líkur á hjarta og æðasjúkdómum eru taldar aukast um tuttugu og fimm prósent ef neytt er fimm gramma af hertri fitu á dag það er auðvelt að fá það magn eingöngu í einni máltíð þannig að þetta er að mínu mati frekar mikill áhrifavaldur transfitusýra myndast þegar olía er hert en hörð ásta er notuð til að matvæli fái ákveðna eiginleika sem taldir eru eftirsóknarverðir svo sem aukið geymsluþol þannig að transfitusýrur eru settar út í matvæli til að matvæli fái aukið geymsluþol en að sjálfsögðu skilja það allir að í nútímasamfélagi er það frekar eftirsóknarvert að geta keypt matvæli sem hafa langan geymsluþolstíma en því miður eru sett efni út í vöruna sem eru óæskileg eins og þessar transfitusýrur

sem helst er að finna transfitusýru í eru matvöru svo sem bökunarsmjörlíki eða djúpstrengingafeiti sem inniheldur herta fitu og er notað við framleiðslu og þær vörur sem mögulega innihalda transfitusýru eru til dæmis smjörlíki steikingarfeiti kökur og kex auk franskra kartaflna þá inniheldur djúpsteiktur skyndibitamatur örbylgjupopp snakk og sælgæti í mörgum tilvikum umtalsvert magn transfitusýra svo má líka frá náttúrunnar hendi finna transfitusýrur til dæmis í rjóma og smjöri en það eru dæmi um í iðnaðarframleiddri matvöru að hert fita geti verið allt að sextíu prósent af völdum fæðuflokkum þetta eru valdir fæðuflokka sem hann valdi sjálfur þetta eru skyndibita kex kökur og örbylgjupopp og í þeim lista sem þessi danski yfirlæknir hefur árið fram hann er mikill frumkvöðull að því að danir ákváðu að takmarka magn transfitusýra í mat í danmörku að hann tók saman lista hann bar saman lönd um þessa valda fæðuflokka svo gerði hann lista tuttugu og fjögurra þjóða þar sem fram kom meðaltalsmagn

og ísland var tekið með ísland lendir þar í áttunda sæti á listanum sem sagt í áttunda versta sætinu það vekur mikla athygli þegar maður sér þennan lista og listinn er í greinargerðinni þá röðum við okkur á bekk með austur evrópuþjóðum og bandaríkjamönnum í þessum efnum sem tróna á toppnum en norðurlandaþjóðirnar eru í botnsætunum og danmörk er neðst danmörk er með núll komma fjögur grömm transfitusýrur í hundrað grömmum af þessum völdu fæðuflokkum og í neðsta sætinu síðan kemur sviss sem er með fimm grömm í næstneðsta sæti svo koma hinar þrjár norðurlandaþjóðirnar fyrir utan okkur sem erum allt of ofarlega finnland er með tíu grömm svíþjóð fjórtán grömm og noregur með sextán grömm ísland er með þrjátíu og fimm grömm og er í áttunda sæti svo koma þarna lönd fyrir ofan ísland perú þrjátíu og sex kanada þrjátíu og sex grömm bandaríkin þrjátíu og sex grömm búlgaría þrjátíu og átta grömm pólland þrjátíu og níu grömm tékkland fjörutíu og eitt gramm og ungverjaland fjörutíu og tvö grömm við erum með austur evrópuþjóðum og bandaríkjamönnum á toppnum í magni transfitusýra en norðurlandaþjóðirnar á botninum og við eigum að koma okkur á botninn í þessu virðulegi forseti vera með hinum norðurlandaþjóðunum í lágu magni transfitusýra í matvælum það á að vera okkar markmið sem stender fullyrðir að transfitusýrur séu ágætar í skóáburð og koppafeiti en eigi ekkert erindi í matvæli sem ætluð eru til manneldis ég vil líka draga það fram að samkvæmt ráðleggingum alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar er æskilegt að neysla transfitusýra fari ekki yfir tvö grömm á dag en rannsóknir á neysluháttum íslendinga gefa til kynna að neysla á transfitusýrum séu nokkru hærri en þau mörk og hærri en sambærilegar neyslutölur hjá mörgum öðrum evrópuþjóðum og þá sérstaklega hjá norðurlandaþjóðunum neysla á transfitusýrum hefur þó minnkað um tæplega þriðjung á síðastliðnum tveimur áratugum þannig að það er jákvætt og þar vegur þyngst minni smjörlíkisneysla og fita það að samsetningunni í smjörlíkinu var breytt við hins vegar íslendingar skipum okkur á bekk með þeim sem neyta einnar mestrar hertrar fitu í dag eða um þrjú komma fimm grömm á dag sem er tæplega svona neysla sem mælt er með þannig að við erum að innbyrða of mikið magn transfitusýra á íslandi er ekki skylda að merkja matvörur með næringargildismerkingu og þar eru engar reglur í gildi um leyfilegt magn hertrar fitu í matvælum og ekki til reglur um merkingar á matvöru varðandi magn þessarar fitu þannig að neytendum sem vilja forðast transfitusýruna er ekki gefinn kostur á því eða bara geta það ekki því það stendur yfirleitt ekkert á umbúðunum danir settu árið tvö þúsund og þrjú reglur sem kveða á um að það feitmeti sem reglurnar ná til megi ekki innihalda meira en tvö grömm af transfitusýru pr hundrað grömm af fitu þannig að dönsk stjórnvöld hafa sýnt mikla ábyrgð og losa neytandann úr þessum aðstæðum að innbyrða of mikið magn transfitusýra það losar líka neytandann úr því hlutverki að þurfa að lesa og reikna út á hverri matvöru fyrir sig og hvernig neytandinn blandar matvörunni saman þegar heim er komið í matnum og svo framvegis dönsk stjórnvöld tóku þetta á sig og settu mörk í lýðheilsutilgangi danirnir lentu í vandræðum með þetta fyrst af því að evrópusambandið samþykkti reglurnar í upphafi þessar dönsku en síðan komu kærur frá tveimur matvælaframleiðendum sem töldu að þær hindruðu beint flæði matvöru innan sambandsins evrópusambandið gerði athugasemd og óskaði eftir því að danir felldu reglurnar niður vegna þess að þeir töldu að þær kynnu að hindra frítt flæði matvöru innan e s b danirnir gáfu sig þeir neituðu og voru tilbúnir að fara með málið fyrir evrópudómstólinn en sambandið féll frá málaferlum á hendur dönum því það þótti sýnt og sannað að danir væru með þessu að sporna við hugsanlegu heilsutjóni sinna þegna af völdum óæskilegs mataræðis sem felst í neyslu transfitusýra og sú niðurstaða byggðist á viðurkenndum vísindarannsóknum þannig að evrópusambandið hrökklaðist frá því að reyna að hnekkja þarna þessu banni dananna bannið stendur og þar með er eiginlega evrópusambandið búið að taka afstöðu til þess að það sé viðurkennt að eðlilegt sé að lágmarka transfitusýru í matvælum ekki bara í danmörku heldur annars staðar í evrópu líka ég held að evrópa öll muni fara inn í þetta

þeir sem eru að flytja inn vörur til danmerkur jafnvel frá löndum sem hafa engar reglur og frá löndum sem hafa engar reglur um þessi mál að framleiðendurnir hafa breytt framleiðsluháttum sínum til að koma til móts við dönsku reglurnar það er mjög jákvætt það var ekki þannig að danir þurftu að skipta um vörur í stórum stíl heldur tóku framleiðendurnir það á sig margir hverjir að breyta framleiðsluháttum þannig að dönunum líkaði og varan stóðst hinar dönsku reglur

keypt af þeim ég tel ekki að við eigum að fara þá leið að setja ábyrgðina á neytandann með því að

þetta og reyndu svo að halda þig í lágu magni transfitusýra ég held að við eigum ekki að gera það heldur fara þessa dönsku leið ég vil líka koma því á framfæri í lokin að það er best ef neytendur mundu velja olíu og mjúka fitu í stað hinnar hertu og líka benda til þess að lýsisneysla vinni gegn neikvæðum afleiðingum á neyslu transfitusýra mér finnst þetta mjög merkilegt af því að við íslendingar erum duglegir að taka lýsi og aðspurður sú er hér stendur fékk tækifæri til að spyrja steen stender yfirlækni á gentofte út í þetta af því að íslendingar borða mikið magn transfitusýra hlutfallslega en við erum ekki út úr kortinu varðandi hjarta og æðasjúkdóma miðað við aðrar norðurlandaþjóðir það má vera að þessi sæmilega umfangsmikla og almenna lýsisinntaka íslendinga vinni verulega gegn óæskilegum afleiðingum af transfitusýrum þannig að það er vonandi að þessi gamla og góða hefð að taka lýsi á morgnana detti ekki út hjá okkur eða breytist ekki við hefð það er ástæða til að skora á almenning að taka lýsi síðan vil ég líka nefna það að bandaríkjamenn sem eru með mjög há gildi af transfitusýrum eru að huga að þessum málum og new york borg hefur frá júlí tvö þúsund og sjö bannað notkun transfitusýra á veitingastöðum þannig að þetta er allt á sömu bókina lært virðulegur forseti lýðheilsumálin eru í sókn við höfum tekið nokkur önnur lýðheilsumál í gegn upp á síðkastið ég vil minnast á að við höfum bannað reykingar á veitinga og skemmtistöðum við höfum líka hindrað það að börn og ungmenni leggist á ljósabekki sem eru krabbameinsvaldandi og ég held að við ættum líka að drífa okkur í því að samþykkja þetta mál þannig að við lágmörkum magn transfitusýra sem íslendingar innbyrða